Het kan niet genoeg benadrukt worden, niet alleen voor onze eigen burgers, maar ook voor de geloofwaardigheid van de EU als geheel. Als wij met kanditdaat lidstaten praten, als wij met mensen en met landen praten waarmee wij partnerschappen sluiten, overeenkomsten sluiten, blijven wij hameren op de rechtsstaat. En terecht, want zonder een goed functionerende rechtsstaat kan geen democratie functioneren, kan geen economie functioneren.

de Commissie haar nieuwe mededeling over het kader voor de fundamentele vrijheden gepubliceerd heeft, bent u tevreden met wat er op dit moment gedaan wordt en zijn er mogelijkheden binnen de huidige kaders om toch nog iets meer te doen om ervoor te zorgen dat alle landen, onafhankelijk van waar ze in Europa liggen, onafhankelijk van wat voor regeringen er aan de macht zijn, de fundamentele vrijheden